Einer neuen Studie des Beratungsunternehmens Boston Consulting zufolge können Industrieunternehmen in den nächsten zehn Jahren bis zu 40 ihrer Herstellungskosten einsparen, wenn sie das volle Potenzial der Digitalisierung nutzen. Smarte Logistik, 3D Produktionssimulation, Big Data, Cloud Computing, Robotik und Advanced Analytics sind die Bausteine der Fabriken der Zukunft. Die Implementierung dieser und weiterer Schlüsseltechnologien wie 5G, künstliche Intelligenz und Quantentechnologien wird ausschlaggebend dafür sein, dass die Unternehmen an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen und somit in der Lage sind, Wachstum und Beschäftigung zu schaffen.

Die Vermittlung digitaler Kompetenzen muss deshalb auch verstärkt in die Lehrpläne von Schulen und Universitäten einfließen. Die Digitalisierung stellt im Moment die größte Herausforderung für den Wirtschaftsstandort Europa dar. Wir brauchen deshalb eine klare industriepolitische Strategie, damit Europa weltweit eine führende Rolle einnehmen kann, und nur so wird es auch möglich sein, das Reindustrialisierungsziel von 20 zu erreichen.